Herr Pretzell darf ich Ihnen versichern, dass die Sorge, die Sie gerade geäußert haben, unnötig ist, weil die Richtung, die Daniel Caspari vorgeschlagen hat, im Parlament keine Mehrheit finden wird. Es ist kein protektionistisches Instrument und wird auch keines werden.